Zuerst einen herzlichen Dank an unseren Berichterstatter für diesen sehr guten Bericht. Die Achtung der Menschenrechte muss sich in allen Politikfeldern der Europäischen Union widerspiegeln. Insbesondere bei diesem sehr sensiblen Bereich ist es unerlässlich, dass sowohl die EU Institutionen als auch die Mitgliedstaaten mit einer Stimme sprechen und eine verantwortungsvolle sowie eine kohärente Vorgehensweise vorgeben. Aus diesem Grund fordern wir seit längerer Zeit einen EU Sonderbeauftragten für Menschenrechte. Der oder die Menschenrechtsbeauftragte soll nicht an eng abgesteckte thematische Bereiche gebunden sein, sondern einen umfassenden Ansatz zur Förderung der Menschenrechte, demokratischer Bestrebungen und rechtsstaatlicher Strukturen verfolgen. Dieser umfassende Ansatz muss auch an der Zusammenarbeit des Menschenrechtsbeauftragten mit anderen Akteuren erkennbar werden. Der Erfolg des Amtes wird maßgeblich von der Kooperation mit politisch Verantwortlichen, aber insbesondere auch mit Vertretern der lokalen, regionalen und nationalen Zivilgesellschaft sowie mit regionalen und internationalen Organisationen abhängen. Nur unter intensiver Einbindung lokaler und regionaler Akteure werden wir die Menschenrechtslage in dieser Welt gemeinsam nachhaltig verbessern können. Das Europäische Parlament muss die ihm zugedachte Rolle bei der Ernennung der Begleitung des Mandats des Sonderberichterstatters erfüllen. Ich erwarte deswegen, dass uns der Beauftragte für Menschenrechte regelmäßig über seine Aktivitäten unterrichtet.